Cependant, si, comme nous le souhaitons tous en tout cas une grande partie d'entre nous un accord est trouvé, cet accord de libre échange ou d'union douanière devra être conditionné à un accord réciproque d'accès aux eaux et aux ressources tel qu'il est fixé aujourd'hui. Ce n'est pas négociable! Je parle au nom de la commission de la pêche, qui tient à rappeler cette position sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume Uni.